La subsidiarité et la proportionnalité sont des principes fondamentaux de l'Union européenne tout le monde en convient.

Il ne s'agit pas de remettre en question le droit d'initiative de la Commission européenne, ni les prérogatives du Conseil des ministres et du Parlement européen en tant que colégislateurs, mais il est important d'associer les parlements nationaux, en tant qu'émanation de l'opinion publique de leur État membre, à l'élaboration des politiques communes. En fait, les parlements nationaux ont déjà beaucoup de possibilités pour faire entendre leur voix. Au niveau national, en donnant leur point de vue à leurs ministres, qui siègent au Conseil des ministres, mais aussi en répondant aux consultations publiques ouvertes par les institutions européennes ou en donnant leur avis sur les livres blancs et les livres verts, soit individuellement, soit lors des réunions interparlementaires. Nous pouvons aller plus loin et envisager l'introduction d'un carton vert. Aujourd'hui, les parlements nationaux ont la possibilité de s'opposer à une mesure législative au moyen du carton jaune, ce qui donne souvent à penser que l'Union européenne est une menace pour les États membres. Le carton vert, en revanche, permettrait aux parlements nationaux de suggérer des initiatives à la Commission, ce qui ferait d'eux des acteurs engagés et proactifs de la construction européenne et l'amélioration de son fonctionnement.